Je ne conteste pas les progrès qui ont été enregistrés ces dernières années dans l'échange d'informations mais, Présidence du Conseil, c'est bien la moindre des choses après les événements que nous avons connus. L'augmentation qui est constatée montre bien à quel point c'était insuffisant antérieurement.

Il est quand même extraordinaire, Monsieur le Commissaire, qu'il ait fallu attendre la création de dix à douze systèmes de collecte d'informations au niveau européen, dans des matières très différentes, avant qu'on ne se préoccupe véritablement, de manière systémique, de leur interopérabilité. Ce n'est pas une critique, vous n'en êtes pas responsable. Par ailleurs, je veux saluer, avec insistance, la proposition de la Commission, qui vise à rendre obligatoire le signalement des personnes suspectées de terrorisme dans le système d'information Schengen.

Cette obligation ne concerne qu'une seule banque de données, le SIS, et une seule catégorie de personnes suspectées, les terroristes.

adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.